stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, îmi face o plăcere deosebită să mă aflu astăzi în fața noului Parlament European ales, pentru a vă prezenta bilanțul președinției României la Consiliul Uniunii Europene, bilanț ce conține și repere pentru drumul european comun pe care îl avem în fața noastră. Ca fost membru al acestui for, cunosc îndeaproape și apreciez rolul deosebit pe care Parlamentul European și dumneavoastră îl aveți în procesul decizional european. Doresc să vă felicit și să vă urez mult succes în exercitarea mandatului. Doamnelor și domnilor, a fost important să arătăm că instituțiile europene lucrează pentru cetățeni și, mai ales, că produc rezultate care îmbunătățesc viața acestora și oferă perspective pentru viitor. Am satisfacția de a afirma că România a reușit acest lucru. Am preluat și asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetățenilor și a unității europene. Am considerat necesar ca toate acțiunile noastre să fie construite în jurul coeziunii, ca valoare comună europeană. România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări și tendințe care pun sub semnul întrebării determinarea Uniunii de a progresa.

Totodată, am facilitat adoptarea a 84 de concluzii ale Consiliului pe multiple teme de interes comun. Ne am dorit ca prin exercitarea acestui mandat, să avem rezultate vizibile, durabile, la care cetățenii să se poată raporta cu ușurință și claritate.

De exemplu, mi ar plăcea să cred, că atunci când un cetățean european va beneficia de un acces mai echitabil și mai transparent pe piața muncii, care să i permită să echilibreze mai bine activitatea profesională cu viața privată, va știi că aceste decizii au fost luate pe durata președinției României. La fel, doresc să cred că cetățeanul european se va simți mai în siguranță și mai protejat în interiorul granițelor Uniunii și datorită eforturilor președinției noastre. Am reușit să facem un salt calitativ în această direcție. De aici înainte, vor fi posibile verificări mai eficiente la frontierele externe, vom îmbunătăți securitatea cărților de identitate. Am obținut rezultate consistente pe toți cei patru piloni prioritari ai președinției Europa convergenței, Europa siguranței, Europa, actor global, Europa valorilor comune.

Am reușit, de asemenea, finalizarea negocierilor pentru un număr considerabil de dosare legislative vizând consolidarea uniunii bancare și uniunii piețelor de capital și am asigurat o viziune pe termen lung privind piața unică. Totodată, rezultatele concrete înregistrate în domenii precum piața internă, în toate dimensiunile acesteia energie, afaceri sociale sau schimbări climatice sunt elemente care vor rămâne puncte de reper și sunt deja preluate de partenerii noștri din trio, Finlanda și Croația. În același timp, provocările erei digitale, din care cea a inteligenței artificiale, au fost abordate prin primul set de concluzii ale Uniunii, dedicate acestei teme. Președinția noastră a adus o contribuție importantă la definitivarea pieței unice digitale prin Directiva privind drepturile de autor în piața unică digitală. În toate demersurile noastre, am urmărit plasarea intereselor cetățeanului în centrul viziunii noastre. Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii a reprezentat, astfel, o prioritate, iar înființarea Autorității Europene pentru Muncă, un exemplu de reușită. Din perspectiva uniunii energiei, am adoptat propunerea de amendare a Directivei gaze naturale, care va asigura, în premieră, un cadru de reglementare unitar și transparent privind interconectările în domeniul gazelor naturale cu state terțe. Am urmărit, de asemenea, facilitarea reflecției privind dezvoltarea unei viziuni comune pe termen lung în direcția neutralității climatice. Am adoptat primele reglementări în domeniul standardelor de emisii pentru vehiculele grele. Europa siguranței cel de al doilea pilon a fost cadrul în care am acționat pentru creșterea gradului de securitate la nivelul Uniunii Europene, având în vedere așteptările cetățenilor noștri. Am consolidat mandatul Agenției Europene de Frontieră și Garda de Coastă, iar prin adoptarea legislației privind interoperabilitatea, transmitem un semnal clar că sistemele de informații la nivel european trebuie să se completeze reciproc. Acesta reprezintă un exemplu excelent în ceea ce privește continuarea cooperării între statele membre pentru consolidarea securității interne și a funcționalității spațiului Schengen, obiectiv la care România dorește să participe pe deplin în continuare. În domeniul migrației, am depus eforturi pentru avansarea negocierilor privind reforma politicii europene de azil și migrație. Chiar și în condițiile menținerii divergențelor pe această tematică, am reușit să avansăm negocierile privind Directiva returnare și discuțiile privind perfectarea unor angajamente temporare. Am finalizat, de asemenea, negocierile pentru funcționarea rețelei europene a ofițerilor de legătură în materie de migrație. În vederea îmbunătățirii răspunsului la atacurile cibernetice, a fost adoptat un cadru de sancțiuni pentru a răspunde atacurilor cibernetice. Astfel, pentru prima dată, se vor impune sancțiuni persoanelor implicate în atacurile cibernetice care amenință Uniunea sau statele membre. România va continua să acționeze în acest domeniu, urmărind obiectivul de a găzdui o agenție europeană specializată în acest sens. Privind către dimensiunea externă a activității noastre, reflectată în cadrul pilonului Europa, actor global, am investit eforturi consistente pentru a consolida profilul unei Uniuni active și eficiente, implicată în vecinătatea sa și credibilă prin onorarea angajamentelor sale internaționale. S au obținut progrese în domenii relevante, precum regiunea Balcanilor de Vest, Parteneriatul Estic, regiunea Mării Negre. Extinderea reprezintă o investiție geostrategică în bunăstarea economică, politică și de securitate a Uniunii Europene. În Balcanii de Vest, am reușit ca pe fondul unui context complex, să păstrăm evoluțiile remarcabile, și chiar istorice, înregistrate anul trecut, și să menținem oportunitățile strategice create pentru partenerii din regiune, mă refer la Albania și Macedonia de Nord.

Fenomenul dezinformării este de o actualitate incontestabilă și, de aceea, am transmis Consiliului European Raportul privind combaterea dezinformări și asigurarea unor alegeri europene corecte. Un alt obiectiv major al președinției noastre a vizat combaterea antisemitismului, a xenofobiei, a discursului bazat pe ură și a tuturor formelor de intoleranță. Sperăm că aceste eforturi vor fi continuate de către partenerii noștri din trio. Credem că promovarea egalității de șanse și de gen este un obiectiv major, care s a regăsit, de altfel, în arhitectura noilor instituții europene, a Parlamentului European și a Comisiei Europene. Ne am asumat că vom acționa în sensul consolidării proiectului european și, pe parcursul celor șase luni ale mandatului nostru, am demonstrat că proeuropenismul trebuie alimentat prin acțiune constantă. M am implicat personal și cu toată dăruirea în buna desfășurare a acestei președinții și dintr o motivație personală, determinată de atașamentul profund față de idealul proiectului european. Fac parte din generația care s a maturizat cu această aspirație la deplinătatea integrării europene și la recunoașterea acesteia pentru România. Cred că acest sentiment de recunoaștere a însemnătății pe care o are Uniunea Europeană pentru cetățeni are nevoie să fie cultivat în permanență prin rezultate concrete. Proiectul nostru nu trebuie să promoveze o Europă cu mai multe viteze și nici a cercurilor concentrice. România va continua să promoveze obiectivul comun de consolidare a proiectului european și va urmări, în același timp, definitivarea integrării sale.